Financieel goed functionerende landen, zoals Nederland, Duitsland en Finland, betalen voor compleet wanbeheer, corruptie en zelfverrijking van de zuidelijke lidstaten. Voorzitter, Nederland zou per direct de euro los moeten laten en aanstaande vrijdag na het sluiten van de beurzen een eigen munt moeten introduceren. Deze zou tot maandagochtend één op één aan de euro gekoppeld moeten worden, waarna er naar een stabielere munt moet worden gezocht om aan te koppelen. Giraal verkeer kan per direct aan de pond of dollar worden gekoppeld. Alles beter dan de euro. Voorzitter, monetaire soevereiniteit is van landsbelang voor de noordelijke lidstaten, willen we niet tot in lengte van dagen de schulden van de zuidelijke landen blijven betalen.